Notre Parlement et vous même, Madame Ashton, pouvons nous continuer à nous féliciter, ici tranquillement au chaud, de ce qu'on appelle le printemps arabe et continuer encore longtemps à tergiverser sur la reconnaissance de l'État palestinien? Car tergiverser encore revient à gagner du temps pour tuer l'idée même d'un État palestinien.

Ceux qui appellent subitement, ici même cet après midi, à la reprise des négociations directes tentent de cacher que cela dure depuis des décennies sans résultat, que seuls les États Unis sont maîtres du jeu et que le cadre comme la terminologie employée sont totalement biaisés. En effet, on ne parle, à propos de la Palestine, que de territoires occupés. Cela laisse entendre que ces territoires peuvent être sans cesse discutés et disputés et que c'est à l'occupé de prouver que ses droits sont légitimes. Cette terminologie est totalement différente de celle de pays occupé. Chers collègues, le moment politique est extrêmement important, il est même historique. Une résolution claire et nette de notre Parlement soutenant la proposition de Mahmoud Abbas serait un signal clair et net.